virðulegi forseti ég beini þeirri fyrirspurn til hæstvirts félagsmálaráðherra um flutning verkefna frá ríki til sveitarfélaga hvort hafinn sé undirbúningur á vegum ríkisstjórnarinnar frekari flutningur á verkefnum frá ríki til sveitarfélaga til dæmis um rekstur framhaldsskóla eða löggæslu í öðru lagi hvort til endurskoðunar sé tekjuskipting á milli ríkis og sveitarfélaga í ljósi breyttrar verkaskiptingar stjórnsýslustiganna ég er á þeirri skoðun eindregið frú forseti að við eigum að stefna að því að stækka sveitarfélögin verulega okkur mistókst það í þeirri kosningu sem átti sér stað í fyrra en það er ekki til þrautar reynt þess vegna vildi ég spyrja hæstvirtan félagsmálaráðherra að því í leiðinni hvort til skoðunar væri annað átak til að stækka sveitarfélögin og þá með hvaða hætti það yrði framkvæmt kemur lagasetning til greina til dæmis en við eigum að stefna að því að stækka sveitarfélögin dreifa til þeirra valdi og verkefnum rekstur framhaldsskóla er til að mynda það skref sem við eigum næst að stíga þá hefðu sveitarfélögin til með að gera rekstur skólastiganna þriggja leikskóla grunnskóla og framhaldsskóla kostirnir við það eru margir en auðvitað þurfa sveitarfélögin að stækka um leið ég held að allir séu sammála um að rekstur grunnskólans til dæmis hafi tekið miklum framförum eftir að sveitarfélögin tóku við honum þangað eigum við að dreifa valdi verkefnum og ábyrgð en um leið öflugum tekjustofnum tekjustofnar sveitarfélaganna eru að mínu mati of veikburða það þarf að rétta þeirra hlut gera þeim kleift að standa fyllilega undir sínum verkefnum við þurfum að forðast þessa óheppilegu skörun sem oft er á milli stjórnsýslustiganna og bitnar til að mynda mjög harkalega á uppbyggingu hjúkrunarheimila í sumum sveitarfélögum úti á landi til dæmis í árborg stefnir í hálfgert neyðarástand og hefur verið um margra ára bil út af verulega óviðunandi stöðu hjúkrunarheimilismála þar sem er bókstaflega verið að brjóta mannréttindi á öldruðu fólki fyrir þetta getum við komið í veg fyrir í miklu meira mæli með því að dreifa valdi og verkefnum til sveitarfélaganna ef þeim fylgja öflugir tekjustofnar eins og hlutdeild í veltusköttum og slíku þá eigum við að stefna að því að færa löggæsluna færa framhaldsskólann færa öldrunarþjónustuna og heilsugæsluna til sveitarfélaganna í fyllingu tímans á norðurlöndunum er víða um það að ræða að sveitarfélögin hafi með um að gera um sjötíu prósent af opinberri þjónustu hér er hlutfallið þveröfugt þar sem þau hafa einungis með að gera um þrjátíu prósent við eigum að stefna fast í þá átt að færa vald verkefni ábyrgð og öfluga tekjustofna frá ríki til